C'est un rapport sur lequel nous nous exprimons aujourd'hui et qui est d'une importance capitale pour le renforcement du contrôle dans l'Atlantique Nord Est et pour la compétence du Parlement européen en tant que colégislateur sur les sujets qui ont trait à la politique commune de la pêche. En effet, une des priorités de la commission de la pêche au Parlement européen est de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui influe directement sur nos pêcheurs et nos industries de pêche européennes. Ils subissent de fait la concurrence déloyale d'une industrie souterraine de la pêche. Les armateurs illégaux exploitent des équipages sous payés et pratiquent des prix très bas à la vente des produits de la mer. Le non respect du droit de la mer, des conventions de l'Organisation internationale du travail et du règlement INN du 1er janvier 2010 entraîne un coût du travail qui n'est plus concurrentiel pour les armateurs européens. Or, c'est vers le haut que nous voulons harmoniser les règles et les conditions de travail applicables à la pêche pratiquée dans l'Union européenne par les pays tiers. Les pêcheurs européens respectent aussi des règles strictes de gestion et de contrôle qui permettent la préservation de la ressource et le développement durable de la pêche européenne, mais il ne faut pas que ces règles pénalisent nos pêcheurs par rapport à ceux qui ne les respectent pas. Je demande donc un renforcement des contrôles et une bonne application des sanctions contre cette pêche illégale. À ce titre, je félicite notre présidente pour son rapport qui rappelle que le régime de contrôle adopté par la CPANE doit être rapidement transposé dans le droit européen plus particulièrement, je salue l'introduction du programme visant à promouvoir le respect des règles par les navires des parties non contractantes.

Je me félicite de l'ajout en annexe de trois déclarations définissant les conditions de mise en œuvre des actes délégués, qui permettent de contrôler les pouvoirs d'exécution de la Commission et de maintenir l'équilibre institutionnel. Je rappelle que le Parlement en tant que législateur doit être totalement libre en matière de délégation.